Nem csak azóta a hét év óta, amióta itt már mindenféle küzdelmekről állandóan hallok, hanem már jóval előtte. Valaki mutassa már meg ennek a rengeteg küzdelemnek az eredményét. Úgy, hogy bevétel kiadás, hogy így mondjam. Tehát hány álláshely keletkezett? Most már lassan ott tartunk, hogy az egyik leggusztustalanabb kvázi iparág ez az emberkereskedelem, egy szörnyű formája a bűnözésnek. De kialakul egy párhuzamos iparág álláshelyekkel, hatalmas nemzetközi szervezetekkel, küzdenek az emberkereskedelem ellen, a nőkereskedelem ellen. Hol vannak az eredmények? Mert csak egyre romló számokról hallunk, egyre több tragédiáról. Mit hozott ez a rengeteg befektetés és küzdelem 1 es pont.

Nagyon nehéz helyzetben lévő emberek lesznek az emberkereskedelem áldozatai, úgymond a harmadik világban. Mi a megoldás? Legális migráció. Itt van a trükk, ami miatt nem tudtam megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm! Merthogy ez nem megoldás.